forseti ég leggst að sjálfsögðu ekki gegn því að þingfundur sé lengdur svo það sé hægt að ræða hér mál af þeim þrótti sem menn hafa viljað leggja í umræðurnar núna á þessu þingi

klukkustundir og þar af hafa verið gerðar um fjögur hundruð og tíu athugasemdir bara á þessum septemberstubbi megnið af þeim athugasemdum hafa verið um fundarstjórn forseta frú forseti ég tel að tíma okkar sé ekki vel varið og mér finnst það hljóma hálf hjákátlega þegar þeir sem kveinka sér mest undan lengd þingfunda sem eru stjórnarandstaðan skuli á sama tíma standa hér í harðvítugu málþófi mest um fundarstjórn forseta ég leggst að sjálfsögðu ekki gegn framlengingu fundarins en bið menn að nýta tímann betur